Wir stehen vor einer immer schärfer werdenden Grundwertekrise in der Europäischen Union, einer Krise, die das Überleben der Europäischen Union gefährden kann. Um nichts Geringeres als das Überleben der Europäischen Union geht es, wenn Journalistinnen und Journalisten in der Europäischen Union angegriffen werden, Korruption nicht bekämpft wird, die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet wird. Daher ist es richtig, dass die Kommission jährlich einen Bericht zur Rechtsstaatsituation verfasst, aber es ist ein Unding, dass in diesem Bericht gerade die Aspekte Grundrechte und Demokratie fehlen. Wie sonst sollen wir dagegen vorgehen, wenn in einem Mitgliedstaat zum Beispiel LGBTQI freie Zonen geschaffen werden? Wir brauchen daher den in diesem Bericht geforderten Überwachungsmechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte. Dieser Mechanismus ist dann wirksam, wenn er mit einer starken Konditionalisierung im Haushalt unterstrichen wird.